Voorzitter, in Nederland hebben we sinds kort een nieuw gezegde 'paarden voor runderen verkopen'. Het is ongelofelijk, maar de consument kan er vandaag de dag niet meer van op aan wat er werkelijk voor vlees in de winkel ligt. De enorme winsten gaan naar de vleesproducenten die paardenvlees als rundvlees verkopen.

Het was te danken aan de nationale voedsel en warenautoriteiten dat het schandaal in volle omvang duidelijk werd.

De conclusie moge duidelijk zijn. Zoals de PVV al jaren achtereen betoogt, zo snel mogelijk de overbodige EFSA afschaffen, die nog geen paard van een rund kan onderscheiden. Laten we vooral de nationale keuringsinstanties koesteren. Dan weet de consument ten minste weer wat voor vlees hij of zij in de kuip heeft.